Pani Komisarz! Potępiamy wszelkiego rodzaju ataki na ludzi niosących pomoc humanitarną, ale szczególnie istotne jest to, że w tym przypadku mamy do czynienia z atakami na ludzi niosących pomoc medyczną, i to w szczególności w sytuacji, gdy dotyczy to tak groźnej choroby jak polio. Choroby grożącej epidemią w Pakistanie i w szczególności w sytuacji, kiedy ta akcja, w którą zaangażowanych jest kilka tysięcy osób, dotyczy szczepień dzieci, milionów dzieci, które można by ochronić. Jakie z tego wnioski? Oczywiście trzeba wezwać władze Pakistanu do tego, aby ukarano winnych, i trzeba wezwać do tego, aby zapewnić ochronę możliwie najlepszą tym, którzy zajmują się pomocą medyczną.